Barrot, a souligné que les propositions visent à communautariser le mécanisme d'évaluation et à le rendre plus efficace, tout en maintenant la confiance mutuelle entre les États membres. La Commission est convaincue que le Parlement doit être impliqué dans l'évaluation Schengen, ce qui n'est pas le cas actuellement. Les citoyens doivent être en mesure de connaître les résultats de ces évaluations. Cependant, en vertu des Traités en vigueur, il n'est pas possible d'impliquer le Parlement par voie de codécision.

Toutefois, à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le dossier sera rouvert et la Commission décidera, le moment venu, de ce qu'elle considère la base juridique appropriée pour le mécanisme proposé, faisant participer le Parlement européen dans la plus large mesure possible. La Commission pourrait, en conséquence, présenter des propositions modifiées ou nouvelles selon le cas.